Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, l'engagement français au Mali, à la demande du président du Mali et dans le cadre, évidemment, de la Charte des Nation unies, était non seulement légitime et nécessaire, mais il répondait surtout à une situation d'une extrême urgence et qui présentait des risques majeurs. Nous le savons tous maintenant, les djihadistes s'étaient regroupés la semaine dernière créant, d'ailleurs, un effet de surprise, et le risque que Bamako tombe entre leurs mains était bien réel. Ce risque là, aucun démocrate ne pouvait le prendre, pas plus pour les Maliens que pour les milliers d'Européens, en particulier des Français, mais pas seulement, qui vivent à Bamako et qui seraient évidemment devenus, dès cet instant, des otages potentiels de ces groupes djihadistes que nous voyons à l'œuvre depuis dix mois dans le nord du pays, persécuter, amputer, flageller, lapider au nom de la Sharia. Et le deuxième risque majeur, qu'aucune démocratie ne peut accepter avec la prise de Bamako par les milices islamistes, était qu'un État terroriste se serait créé et ce, aux portes mêmes de l'Europe. Tout faire pour l'en empêcher était de l'intérêt de tous, Européen comme Africains. C'est pourquoi il était de la responsabilité de la France d'intervenir, aux côtés de l'armée malienne et aux côtés, demain, d'une force africaine qui se met en place en ce moment même où je parle, jour après jour. Je veux d'ailleurs en profiter pour me féliciter, nous féliciter, de la position de l'Algérie, qui a autorisé le survol de son territoire par l'aviation française et qui a pris, aujourd'hui, des dispositions pour fermer ses frontières. Mais, aujourd'hui, il revient à l'Europe de prendre toute sa part de responsabilité en affichant une solidarité active sur le plan logistique, sur le plan humanitaire et sur le plan militaire. Ainsi l'Union européenne doit évidemment, mais vous allez nous le dire, mettre en place dans l'urgence la formation qui était prévue pour l'armée malienne et dans laquelle sont d'ailleurs impliqués plus de dix pays européens.

Sur le plan militaire comme sur le plan humanitaire, il est évidemment positif que de nombreux pays de l'Union s'engagent. Je pense, en particulier, à la Grande Bretagne, au Danemark et à la Belgique, ainsi qu'à l'Allemagne, sur le plan humanitaire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Mali, cela concerne tous les Européens. C'est de notre sécurité qu'il s'agit. C'est pourquoi il est si important et si légitime que les responsables européens affichent leur solidarité, leur entière détermination à éradiquer le terrorisme au Sahel et à agir aux côtés des forces africaines pour qu'un Mali réconcilié retrouve demain son intégrité territoriale et que cette région du monde retrouve enfin la stabilité et la paix.